Ja, najlepša hvala še enkrat. Ker res vem, da gospa Bratušek, res obvlada te zadeve, bi kljub temu v pozitivni smeri predlagal, prosim in predlagam, državni zbor, da opravimo razpravo o tej temi, ker je res pomembna tudi v luči nedavnega dogovora v v Katovicah o pravilih za izvajanje Pariškega podnebnega sporazuma, kjer je tudi gospod minister, gospod Leben, izrazil mnenje, da moramo storiti več za ohranjanje okolja. Od prvotnih ocen znanstvenikov, da se bo podnebje v tem stoletju segrelo za ena cela pet stopinje, smo sedaj pri napovedi treh stopinj Celzija. Seveda sanacija stavb morda ne bo rešila podnebja na globalni ravni, vendar smo dolžni vsak dati svoj prispevek k temu, da se stvari poboljšajo oziroma izboljšajo. To pot - namreč gre res za naše otroke, vnuke ter prihodnje generacije in dejansko je treba s tega vidika gledati tudi naš vložek v prenovo stavb, kot investicije za prihodnost. Našo prihodnost. In ker vem, da gospo da gospa Bratušek in gospod Leben zelo dobro obvladata te zadeve - prosil, da pač, razpravljamo na to temo.